Am votat în favoarea acestui raport deoarece susțin stabilirea unui domeniu de aplicare mai larg pentru contractele extrabursiere standardizate. Aceste dispoziții sunt necesare pentru a îmbunătăți transparența și pentru a gestiona mai bine riscurile sistemice de pe piața instrumentelor derivate extrabursiere. Totodată, este necesară introducerea unor cerințe uniforme, pentru ca activitatea contrapartidelor centrale și a registrelor centrale de tranzacții să se desfășoare în bune condiții.

Trebuie păstrată o proporție bine determinată în reglementări, pentru a evita costuri ridicate și prețuri mărite pentru consumatori.